Wyznacznikiem tożsamości europejskiej zawsze było chrześcijaństwo.

Dlatego też Unia nie może biernie przyglądać się prześladowaniom chrześcijan, także w innych częściach świata. W krajach arabskich i azjatyckich chrześcijanie są najbardziej zagrożoną mniejszością religijną, co potwierdzają ostatnie ataki na chrześcijan w Egipcie i Iraku, a wcześniej w Indiach.

Mamy wiele instrumentów, aby tego typu przypadkom zapobiegać i je piętnować. Unia Europejska musi zdecydowanie potępić ataki na chrześcijan. Jednym z najskuteczniejszych środków byłoby uzależnienie zawierania przez Unię umów, na przykład handlowych z krajami trzecimi, od zagwarantowania przez te kraje poszanowania praw chrześcijan oraz możliwości zerwania umowy w przypadku łamania tych praw.